Turecko je kandidátska krajina na vstup do Európskej únie, ale myslím, že zahraničná politika Európskej únie nemôže čakať na výsledok tohto procesu. Preto je potrebné Turecko viacej vtiahnuť do zahraničnej politiky Európskej únie, a to aj cez európsku susedskú politiku. Preto je potrebné, aby Komisia, ako aj External Service našiel všetky možnosti, ako vtiahnuť Turecko do Európskej susedskej politiky. Vidíme, že Turecko je aktívne v podpore demokratických reforiem v južnom susedstve Európskej únie. Je potrebné turecké inštitúcie, ale aj mimovládne organizácie vtiahnuť do Európskej susedskej politiky, čo by vytvorilo synergický efekt. Je potrebné obnoviť štruktúrovaný dialóg medzi Európskou úniou a Tureckom s cieľom koordinovať susedskú politiku oboch krajín. A napokon si myslím, že takýto prístup je potrebný vo svetle nových tendencií uplatniť aj smerom k Rusku.